Je le répète, l'unanimité des États membres et le consentement du Parlement européen sont requis pour que la directive puisse être adoptée. Des négociations complexes ont lieu au sein du Conseil, qui consacre beaucoup d'énergie à ce dossier. Le groupe de travail Questions sociales a déjà discuté de cette proposition à deux reprises sous la Présidence belge d'autres réunions sont encore prévues, et je ne doute pas un instant que, si ce problème ne parvenait pas à sa conclusion sous la Présidence belge, la Présidence suivante, la Présidence hongroise, ferait tout pour arriver au terme du débat.